Zvláště vítám, že konečně zvítězil i názor, že budování staveb je poskytování stavebních služeb, a nikoli uvádění výrobků na trh, a že stavební činnost zahrnuje i případné nesériově vyrobené komponenty zabudované do staveb. Také firmy v České republice tuto malou reformu opravdu ocení, protože stará směrnice jim zvyšovala náklady, aniž by to mělo vliv na lepší kvalitu. Můj výbor IMCO se sjednotil a text přijal jednoznačně, a to i pokud jde o zjednodušení pro mikropodniky. A já věřím, že zítra tak učiní celý Parlament. Bude to další důkaz o zlepšování právního prostřední v Evropské unii směrem, který podporuje jednotný trh.